Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo le stime, nel 1990 più di 100 milioni di donne risultavano demograficamente scomparse dalla popolazione mondiale a causa del genericidio e secondo stime recenti questo numero potrebbe essere salito addirittura a quasi 200 milioni. Solitamente si commette un genericidio ogni volta in cui una donna incinta, di propria volontà o in seguito a pressioni, decide di non partorire un feto femminile perché le femmine sono considerate un peso per la società. Bisogna ribadire con forza che il genericidio continua a costituire un reato e una grave violazione del diritto dell'uomo, che richiede mezzi efficaci per combattere ed eliminare tutte le cause fondamentali che portano a questo crimine. Per questo mi associo al richiamo ai governi a qualificare specificatamente il femminicidio o il genericidio come crimine e pertanto ad elaborare e applicare misure legislative affinché i casi di femminicidio siano oggetto di inchiesta, gli aggressori siano giudicati e sia garantito alle donne sopravvissute un accesso agevole ai servizi sanitari e di sostegno a lungo termine.